hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á áfengislögum númer sjötíu og fimm nítján hundruð níutíu og átta flutningsmenn ásamt þeim sem hér stendur eru háttvirtir þingmenn drífa frumvarpið er sem sagt flutt af þingmönnum úr öllum flokkum sem starfa hér á alþingi og hefur oft verið flutt hér áður en það eru fleiri flutningsmenn að þessu máli nú en áður hefur verið

og gengur út á það að hér verði fólki almennt

og eins og segir í fyrstu greininni með leyfi forseta við fjórðu grein laganna bætist ný málsgrein er verður þriðja málsgrein og orðast svo þrátt fyrir ákvæði annarrar málsgreinar og annarri málsgrein sjöttu grein skal heimilt að framleiða án leyfis vín úr innlendum berjum ávöxtum eða jurtum til eigin neyslu sem í eru að rúmmáli minna en fimmtán prósent af hreinum vínanda lög þessi öðlast þegar gildi er önnur grein þessa frumvarps tilgangur frumvarps þessa er að gera þeim sem vilja og getu hafa til kleift að framleiða létt vín úr innlendum ávöxtum og jurtum og að þeir megi bera það fram fyrir fólk án þess að slíkur heimilisiðnaður teljist lögbrot flutningsmenn telja að rétt sé að lagfæra áfengislögin þannig að framleiðsla léttvíns með tilgreindum hráefnum verði leyfð með því aukna frelsi sem hér er lagt til gæti innan fárra ára orðið til þekking við gerð matarvína sem kynni síðar að verða séríslensk framleiðsla

til dæmis vín úr hreinni náttúruafurð eins og íslenskum berjum en þess er auðvitað rétt að geta að þessi tillaga gerir ekki ráð fyrir því að þau vín sem fólki er heimilt að framleiða séu til sölu og að það verði að fara allt aðrar leiðir það er leiðir sem núna eru í löggjöfinni um það ef það eigi að fara að framleiða

efni bera frumvarps kveður ekki á um að hér sé verið að leggja til framleiðslu á sérstakri söluvöru heldur í raun og veru að opna fyrir það að þeir fjölmörgu íslendingar sem kunna til verka við að búa til matarvín séu ekki dagsdaglega að fremja lögbrot við að nýta sér þá þekkingu sína sem oft á tíðum hefur áunnist með því að fólk hefur þreifað sig áfram við að nota ýmsar íslenskar afurðir til þess að framleiða

fá að bragða á ýmsum víntegundum hjá fólki sem framleiðir þau því að það er auðvitað þannig hæstvirtur forseti að fólk má kaupa tækin til að framleiða vín eins og menn vita það eru sérstakar búðir sem selja tækjabúnað til þess að framleiða áfengt öl og vín en fólki er í raun og veru bannað samkvæmt íslenskum lögum að nota þau í þeim tilgangi að framleiðslan verði áfeng að einhverju ráði þetta er náttúrlega tvískinnungsháttur hæstvirtur forseti og er í raun og veru þannig að menn mega kaupa tækin og allt sem til þess þarf en mega ekki nota þau í þeim tilgangi sem þau eru ætluð til þessu held ég að menn eigi að breyta og ég og flutningsmenn á þessu frumvarpi erum hér að leggja til að sú þekking sem víða er til á íslandi einkum í sveitum landsins og þá alveg sérstaklega tel ég vera hjá konum sem búa á landsbyggðinni og eru bændur eða bændakonum sem kunna margar hverjar að framleiða ágætis matarvín úr íslenskum jurtum og sérstaklega berjavín og rabarbaravín og reyndar vín úr fíflum og svo framvegis þannig að það er margs konar þekking til í landinu í þessa veru en hún er í raun og veru falin vegna þess að fólk veit jú að

það hefur ekki leyfi til þess að framleiða vín með þeim styrkleika sem almennt er á matarvínum sjö prósent og upp í fimmtán prósent en það er auðvitað gert því að öðruvísi verða nú vínin ekki sérlega geymsluvæn vara til langs tíma þó að það megi auðvitap gera með einhverjum gerviefnum og rotvarnarefnum og svo framvegis en þá eru menn í raun og veru að eyðileggja þessa indælis náttúruafurð sem hægt er að framleiða úr íslenskum jurtum og berjum

þetta mál sem ég hef oft í gamni og alvöru kallað litla bruggmálið eigi að fá hljómgrunn hér í háttvirtu alþingi og ég vona að þingmenn á endanum samþykki að íslendingum eins og nágrönnum okkar hér á norðurlöndunum sé heimilt að framleiða sín eigin matarvín og það teljist ekkert lögbrot og menn megi bera sína eigin framleiðslu fyrir gesti alveg eins og menn mega bera fram sitt eigið hangikjöt eða rúllupylsu eða magál þeir sem kunna það enn þá heimagerða framleiðslu án þess að við því sé amast ég er alveg sannfærður um að þegar það verður leyft að gera fólki kleift að framleiða sín eigin matarvín muni ýmis þekking koma upp á yfirborðið sem útsjónarsamir menn sem eru í vínframleiðslu munu sækjast eftir varðandi uppskriftir og framleiðsluaðferðir fólks ég hygg að það geti farið svo að einmitt það að heimila þessa framleiðslu gæti orðið til þess að síðar verði framleidd vín í stórum stíl sem teljist séríslenska framleiðsla séríslensk afurð sem njóti þá þess að vera framleidd hér í okkar hreina umhverfi og fái þann gæðastimpil sem ég tel að sé hægt að fá á framleiðslu íslenskra léttvína þetta held ég að sé tækifæri fyrir framtíðina sem kæmi upp á yfirborðið þegar þessi lagaheifmild væri fyrir hendi

framleiða vín og vera þá með sérstakt húsnæði og uppfylla hreinlætisreglur og lokaðar geymslu og svo framvegis eins og menn þekkja úr áfengislögunum í dag þar erum við bara komin á það næsta stig það tel ég alls ekki að við séum að opna á með þessu frumvarpi heldur er hér eingöngu verið að leyfa því fólk sem hefur til þess áhuga vilja getu þekkingu og aðstæður býr við þannig aðstæður að það hafi aðgang að hráefni sem fólk vill nota til þessarar víngerðar og ég held að slík þekking sé víða til í sveitum landsins og hún muni verða eftirsóknarverð síðar þegar fólk þarf ekki að vera að fela framleiðsluna á flöskum sínum uppi í efstu hillunum í búrinu í sveitinni en megi sýna þetta sem sína sérþekkingu og kunnáttu og bera ljúffeng matarvín á borð með íslenskri villibráð sem ég held að auki gildi þess sem við kunnum í íslenskri matargerð